so weit zu der Behauptung, wir hätten dann mit Sicherheit die sichersten in Europa. Ich denke, dass dieser sehr, sehr schwere und traurige Unfall in Japan auch klarmachen müsste, dass es absurd ist, im Kampf gegen Klimawandel ein Atomkraftwerk auf dieselbe Ebene zu setzen wie eine Windkraftanlage

Das ist doch das Mindeste, was man den Bürgern in Europa jetzt vorlegen muss. Zu den Stresstests Wir sind dafür, aber sie müssen obligatorisch sein und europäisch. Der erste Stresstest der Banken, der wurde zu sehr von den nationalen Behörden manipuliert in der Hinsicht, dass ein paar Banken ausgenommen wurden, und dann haben wir erst im zweiten Anlauf einen richtigen Stresstest gehabt. Das Zweite ist unabhängige Expertise. Wenn ich jetzt Frau Lauvergeon von Areva und Herrn Teyssen von

Auch die nationalen Behörden werden doch nicht zugeben, dass die Sicherheitsprüfungen von vor sechs Monaten jetzt nicht mehr richtig sind. Das heißt, wir brauchen unabhängige Expertise, sonst laufen Sie Gefahr, dass Sie es nur mit befangenen Experten zu tun haben.